Chaque jour, de nouvelles informations parues dans les journaux de tous nos pays mettent un peu plus en lumière ce qu'il faut appeler un circuit planétaire, parfaitement huilé, de planification fiscale agressive.

Nous savons depuis longtemps que multinationales, contribuables fortunés, cabinets de conseil et banques travaillent main dans la main pour soustraire à l'impôt des pans immenses de revenus et que pour cela, ils ne ménagent ni leur argent ni leur imagination. Nous ne sommes pas là face à des incidents isolés, mais face à des pratiques qui sont systémiques, qui sont mondiales et qui sont organisées. Ces schémas d'optimisation fiscale agressive sont d'autant plus choquants que nombre d'entre eux cela reste à vérifier sont apparemment légaux. Par conséquent, nous devons répondre sur le terrain de la loi à un défaut de la loi, avec un nouveau cadre réglementaire. Si c'est légal, comme certains le prétendent, alors il faut changer la loi et c'est ce que je veux faire avec l'aide de ce Parlement. C'est pourquoi, depuis le début du mandat que j'exerce à la Commission européenne, j'ai mis l'accent sur la transparence, parce que je suis persuadé que la transparence est notre première arme. C'est elle qui permettra de mettre un terme à la culture du secret et au sentiment d'impunité des praticiens et des bénéficiaires de l'évasion fiscale. Ceux ci sont un peu comme des vampires, d'une certaine façon ils ne craignent rien tant que la lumière.

Aujourd'hui, il reste trois propositions majeures à finaliser pour garantir une plus grande transparence dans nos systèmes fiscaux.

Si ces schémas sont illégaux, alors les administrations fiscales pourront engager des poursuites. S'ils sont légaux, les administrations fiscales pourront repérer la faille et la réparer. Je souhaite, et je le dis ici avec fermeté, que le Conseil adopte la proposition sur les intermédiaires fiscaux dans les six prochains mois. C'est une proposition facile, qui est simple, et c'est donc une question avant tout de volonté politique.

Il n'y a aucune raison en vérité de différer cette adoption. En parallèle, comme vous le savez, ma collègue, Vera Jourová, a proposé plus de transparence sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de la directive contre le blanchiment d'argent.

Je le regrette profondément et j'encourage les colégislateurs à tout mettre en œuvre pour que ces nouvelles règles puissent s'appliquer au plus vite. Les citoyens ne comprendraient pas notre inaction après le nouveau coup de semonce que constituent les Paradise Papers

Car c'est par la pression de la presse, c'est par la pression de l'opinion publique que l'on pourra changer les règles. Ces Paradise Papers, comme tous ces scandales, sont à chaque fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise parce qu'ils révèlent, une bonne parce qu'ils constituent un aiguillon tout à fait décisif.

C'est ce que je dis depuis le premier jour de ma présence ici. Enfin, c'est ma troisième proposition, nous devons nous doter d'une liste noire européenne de paradis fiscaux que les États membres ont voulu établir sous leur propre responsabilité, le ministre en a parlé.

J'invite instamment les États membres à l'adopter cette fois ci, pas dans six mois, mais dès le prochain Conseil des ministres des finances, le Conseil Ecofin du 5 décembre. Le 5 décembre, nous devons avoir une liste noire de paradis fiscaux. Le travail entrepris jusqu'à présent dans ce cadre a déjà débouché, à ce stade, sur des avancées intéressantes.

Plusieurs d'entre eux se sont d'ores et déjà engagés à réformer leur législation fiscale pour se mettre en conformité avec les normes européennes, mais je suis persuadé que nous avons quand même de quoi faire une liste qui soit crédible. Les autres pays qui posent problème ont encore maintenant l'opportunité de prendre des engagements au plus haut niveau politique, par écrit, d'ici à la fin de cette semaine, pas plus tard. Les États membres ont indiqué que ces engagements seront pris en compte lors de l'adoption de la liste noire début décembre, mais j'invite les États membres et le groupe Code de conduite à rester fermes et unis sur les demandes de l'Union européenne et à n'accepter que des engagements très concrets. Ces engagements devront être suffisamment précis sur la substance, notamment pour les pays tiers qui, aujourd'hui, n'appliquent aucun impôt sur les bénéfices.

L'absence d'impôt ne doit pas être utilisée par ces pays pour attirer de manière artificielle les profits réalisés ailleurs et ainsi favoriser l'établissement d'entreprises boîte aux lettres.

Pas de mystère. Il faut frapper au portefeuille les fraudeurs et les paradis fiscaux pour faire bouger les lignes. C'est un combat capital à remporter dans les toutes prochaines semaines.

Oui, des sanctions sont nécessaires et oui, ne pas avoir d'impôt sur les bénéfices constitue incontestablement un problème.

là. Un mot sur une autre notion.

C'est l'absence de règles communes en Europe qui permet à des entreprises de pratiquer cette planification fiscale agressive.

C'est pourquoi, là encore, j'invite les États membres à adopter le plus vite possible l'assiette fiscale européenne pour l'impôt sur les sociétés. L'ACCIS permettrait, en effet, de limiter encore davantage les transferts artificiels de bénéfices entre pays qui sont un des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés.

Il faut impérativement accélérer les discussions et se doter d'un calendrier pour conclure cette assiette fiscale commune et consolidée européenne pour l'impôt sur les sociétés

Mesdames et Messieurs les parlementaires, des progrès remarquables ont été faits dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales sous ce mandat. Je ne veux pas et je ne peux pas laisser dire que l'Union européenne aurait péché par inaction. Non, nous avons fait ensemble des progrès qui n'avaient pas été faits auparavant et nous ne devons pas nous flageller, battre notre coulpe. Nous ne sommes pas responsables de ce qui ne va pas, mais nous sommes responsables d'essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux. Le secret bancaire n'existe plus dans toute l'Europe, pas seulement l'Union européenne, depuis cette année.

Elle existe grâce à nous. Avec l'adoption des mesures actuellement sur la table, que j'ai rappelées, notre bouclier anti évasion serait considérablement renforcé. Si ces mesures avaient été mises en place ces trois dernières années, si la transparence était la règle, si la lumière était faite, alors je pense que nous aurions pu éviter le dernier scandale. Les États membres doivent prendre leurs responsabilités en transposant au plus vite les mesures déjà adoptées.

Pourquoi attendre le dernier moment et laisser perdurer des pratiques qui ne devraient plus avoir cours? Il faut accélérer les travaux en adoptant la liste des paradis fiscaux le 5 décembre prochain, en adoptant des règles sur les intermédiaires fiscaux dans les six mois, en adoptant l'assiette fiscale européenne pour l'impôt sur les sociétés d'ici un an. Vous voyez que je fixe un agenda à notre travail commun pour l'année qui vient. Je sais pouvoir compter sur le Parlement européen parce que de facto nous sommes alliés depuis le début de cette bataille de longue haleine avec des sensibilités et des positions différentes pour pousser les États membres dans cette voie dans laquelle ils ne s'engagent pas toujours avec spontanéité, mais qu'ils finissent toujours par suivre grâce à vous et un peu grâce à